má segja að þessari löggjöf sé ætlað að uppfylla ákveðið skarð í löggjöf um menntakerfið þó að saga fullorðinsfræðslu hér á landi sé vissulega löng og allt frá tímum upplýsingarinnar og er vissulega mjög margbrotin því að hún felst í lestrarfélögum almenningsbókasöfnum fræðslufélögum ríkisútvarpinu og ýmsum fræðslutímaritum sem hafa gegnt því hlutverk að uppfræða fullorðið fólk á íslandi um langt skeið aðdragandi þessa frumvarps hins vegar er öllu skemmri og snýr að því að árið nítján hundruð níutíu og tvö voru sett almenn lög um almenna fullorðinsfræðslu sem voru á verksviði menntamálaráðuneytis þau voru felld úr gildi árið nítján hundruð níutíu og sex en tekin upp heimild í lögum framhaldsskóla fyrir rekstri öldungadeilda endurmenntunarnámskeiða og samstarfi framhaldsskóla um fullorðinsfræðslumiðstöðvar þar var tekin upp ýmiss konar starfsmenntun og annars konar fullorðinsfræðsla síðan gerðist það að fræðslumiðstöð atvinnulífsins var stofnuð af así og fa á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar þáverandi frá þrettánda desember tvö þúsund og eitt hlutverk hennar var að vera samstarfsvettvangur stofnaðila um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum samtaka así og fa það má segja að út frá þessari miðstöð hafi byggst síðan upp mikið kerfi fullorðinsfræðslu á vegum aðila vinnumarkaðarins og

þar hefur farið fram mikið starf bæði að skilgreina menntunarfæri fólks á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki skipuleggja námsframboð þróa mat á óformlegu námi og raunfærni og aðferðir í náms og starfsráðgjöf enn fremur hefur fræðslumiðstöðin annast umsýslu vegna úthlutunar fjármuna á grundvelli samnings ríkis og aðila vinnumarkaðarins fræðslumiðstöðin hefur síðan verið i samstarfi við símenntunarmiðstöðvar þær voru flestar hverjar stofnaðar á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund miðstöð símenntunar á suðurnesjum símenntunarmiðstöðin á vesturlandi fræðslumiðstöð vestfjarða farskólinn sem er miðstöð símenntunar á norðurlandi vestra símenntunarmiðstöð eyjafjarðar þekkingarsetur þingeyinga þekkingarnet austurlands fræðslunet suðurlands virka sem er fræðslu og símenntunarmiðstöð vestmannaeyja og mímir sem er símenntun í reykjavík forverar margra þessara símenntunarmiðstöðva voru farskólar sem störfuðu áður á framhaldsskólastigi ásamt því að hafa staðið fyrir námskeiðahaldi tengdu tómstundum og atvinnulífi það má því segja að með þessu frumvarpi sé verið að setja ákveðinn ramma um starfsemi sem þegar er fyrir hendi og skýra hana betur og skilgreina frumvarp þetta eins og ég sagði áðan var lagt fyrst fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi hins vegar hefur það nú tekið nokkrum breytingum meðal annars út frá athugasemdum menntamálanefndar eftir fyrstu umræðu þar sem sú sem hér stendur einmitt sat og tók þátt í þeirri umræðu við samningu þess hefur verið haft mikið og gott samstarf við alþýðusambandið og samtök atvinnulífsins en þau hafa auðvitað í fræðslumálum staðið fyrir rekstri fræðslumiðstöðvarinnar en nýbreytnin er líka sú að fræðslumál opinberra starfsmanna munu færast inn undir hatt fræðslusjóðs og hefur náðst samkomulag um það milli opinberra starfsmanna aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera það eru auðvitað sterk rök fyrir þessu frumvarpi og eins og nefnt er í greinargerð er hér farið yfir tölur frá tvö þúsund og fimm sem lýtur að menntunarstigi íslendinga það er sem sagt skýrsla o e c d um menntunarstig íslendinga sem miðast við töluleg gögn frá hagstofu íslands og á árinu tvö þúsund og fimm hafði þrjátíu og eitt prósent íslendinga á aldrinum tuttugu og fimm til sextíu og fjögurra ára ekki lokið formlegu námi umfram skyldunám en heildarfjöldi þessa aldurshóps voru hundrað fimmtíu þúsund fjögur hundruð svo að það lætur því nærri að fjörutíu og fimm þúsund íslendingar á þessum aldri hafi aðeins lokið grunnskólanámi árið tvö þúsund og fimm en sextíu þúsund manns hafi lokið framhaldsskóla eða viðbótarnámi og önnur fjörutíu og fimm þúsund manns hafi háskólapróf þeir sem hafa fjallað um þessi mál telja að hér á landi sé á sama tíma og fólki hefur fjölgað sem lýkur háskólanámi þá hefur þeim ekki fjölgað að sama skapi sem halda áfram að loknum grunnskóla þannig að hér hefur líka skapast ákveðið bil í menntakerfinu og það skiptir þá miklu að komið sé til móts við þá sem hafa ekki haldið áfram að loknum grunnskóla með virku framboði á sviði framhaldsfræðslu þeir sem hafa fengist við menntarannsóknir hafa líka talið þetta mjög mikilvægt framfaraskref að fá þessa löggjöf fram og það eru auðvitað margháttuð rök sem mæla með því að framhaldsfræðsla sé samfélagslegt verkefni þó að við munum auðvitað vinna þetta í nánu samstarfi við þá aðila sem hafa staðið fyrir þessu öfluga og mikla framhaldsfræðslustarfi hér á undanförnu árum sem er auðvitað aðilar vinnumarkaðarins það er um leið mjög mikilvæg að samfélagið taki þátt í þessu og leggi til fjármagn því að fyrir því eru samfélagsleg rök og ég vil nefna fern rök sem jón torfi jónsson prófessor á menntavísindasviði háskóla íslands hefur lagt fram það eru auðvitað mannauðsrökin og þau eru kannski mest fer fyrir þeim í greinargerðinni og þau snúa sum að því að efla lífsgæði þeirra sem sækja sér aukna fræðslu og menntun fullorðinsfræðsla styrkir stöðu fólks á vinnumarkaði og gerir það færanlegra í starfi því er gert kleift að skipta um vinnu og vinna sig upp og fræðslan eykur líka líkur á nýsköpun í starfi í öðru lagi eru það auðvitað lýðræðisrökin sem snúast um mikilvægi þess að ávallt sé unnið að því að endurnýja undirstöðuþekkingu almennings eins og til dæmis læsi við sjáum auðvitað nú mun víðari skilgreiningar á læsi en áður því að við búum í síbreytilegu þjóðfélagi þar sem skiptir máli ekki aðeins að geta lesið texta heldur vera læs á sitt umhverfi læs á myndmál læs á fjölmiðla læs á tækni læs á fjármála svo dæmi tekið sem hefur verið áberandi í umræðunni á undanförnum árum þetta eru auðvitað mjög mikilvæg rök fyrir öflugri fullorðinsfræðsla að gera fólki kleift að vera þátttakendur í þessu lýðræðissamfélagi í þriðja lagi eru það jafnræðisrök sem auðvitað skipta líka miklu máli út frá því bili sem við sjáum á menntastiginu hér á landi og skiptir miklu máli að framhaldsmenntunin virki í þá átt að minnka þennan innbyrðis mun á menntunarstigi og síðan eru það svokölluð almenn tæknirök sem snúast um að tryggja almennan tæknilegan grunn allra til að tryggja að fólk geti verið sem hreyfanlegast á vinnumarkaði ég ætla ekki að lesa hér upp frumvarpið í heild sinni en ég ætla þó að stikla á meginatriðunum meginmarkmiðunum sem eru talin upp í annarri grein frumvarpsins a að veita einstaklingum með stutta skólagöngu að baki aukin tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu og það snýr þá að þessum lýðræðisrökin sem ég nefndi hér áðan b að veita einstaklingum á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki viðeigandi námstækifæri og auðvelda þeim að hefja nám að nýju og þar auðvitað horfum við til lífsgæðanna c að gefa einstaklingum færi á að efla starfshæfni sína og efla ábyrgð þeirra í því tilliti skapa svigrúm og úrræði til að mæta þörfum atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu og hæfni starfsmanna því að sjálfsögðu eru það auðvitað líka hagsmunir atvinnulífs að fá betur menntað fólk til starfa og efla þannig menntun starfsfólks e veita einstaklingum sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni ég vil vekja sérstaka athygli á þessu því að þetta var eitt af því sem var rætt á sínum tíma þegar frumvarpið var lagt fram og út frá því að þessi löggjöf skapar ramma utan um alla framhaldsfræðslu ekki aðeins starfsmanna á vinnumarkaði og þarna er í raun og veru vísað til til dæmis fullorðinsfræðslu fatlaðra og annarra þeirra sem ekki hafa verið á vinnumarkaði og ekki taka þátt í framhaldsfræðslu í gegnum vinnumarkað heldur í gegnum annars konar kerfi f að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla og háskólakerfis þetta snýst um raunfærnimat sem hefur verið mikið kappsmál þeirra sem hafa starfað hér að fullorðins og framhaldsfræðslu um árabil það er að meta inn í skólakerfið þá reynslu og það nám sem fram fer utan hins formlega skólakerfis g að stuðla að því að nám og reynsla sem aflað er utan hins formlega skólakerfis verði metin að verðleikum og að síðustu h að efla menntunarstig í landinu og íslenskt menntakerfi og þar komum við auðvitað að hinum samfélagslegu rökum að þetta er auðvitað allra hagur að þetta kerfi mæti þörfum samfélagsins og efli hið almenna menntunarstig því að það er auðvitað almennur samfélagslegur hagur ég vil hér að lokum

á hinum almenna vinnumarkaði hefur verið haft náið samráð við hinn opinbera vinnumarkað þannig að ég á von á því að þar muni nást gott samstarf í framhaldinu síðan um skipulag þessara fræðslumála að síðustu langar mig aðeins að fara yfir það að hér liggur fyrir kostnaðarumsögn frá fjármálaráðuneyti það kemur í raun og veru fram að þessar tillögur taki í meginatriðum mið af því fyrirkomulagi sem hefur þróast hér á landi á síðustu árum og reynst vel fjármálaráðuneytið telur í raun og veru að frumvarpið leiði í fyrsta lagi til þess að lögbundnar skyldur ríkisins gagnvart fræðslu fyrir fólk á vinnumarkaði sem hefur stutta formlega skólagöngu aukist en þó að frumvarpið mæli ekki fyrir um breytingar sem þurfi að hafa í för með sér aukningu á ríkisútgjöldum felur það í sér breytta framsetningu og tilfærslu fjárveitinga í fjárlögum hér er því í raun og veru verið að lögbinda framlög ríkisins sem auðvitað hafa verið hér á undanförnum árum það er verið að styrkja lagarammann í kringum það en ekki er gert ráð fyrir óvæntum útgjaldaauka í þessu samhengi fyrir utan það sem

ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari framsögu verði frumvarpinu vísað til